Kiváló munkát végeztek. Napjainkra a pénzmosás az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté alakult át. Jogszabályok persze léteznek, újabbak és újabbak lesznek, azonban a bűnszövetkezeteknek a mozgását nagyon nehéz követni. Ez egy nagyon jelentős és kihívásokkal teli feladat. Egyetértek azzal a megállapítással, ami arról szól, hogy a külföldi jogalanyoknak meg kell felelniük az információ átláthatóságával kapcsolatban az adott országban érvényes követelményeknek.

Ez nem egy könnyű feladat, a tagállamoknak is nagyon sok munkájuk van itt, és egyébként az Európai Uniónak magának.